Donc, de toute façon si, aujourd'hui, il n'y a pas la preuve avérée d'une production de produits pharmaceutiques dans certains territoires, cela n'empêche pas que le cas pourrait se présenter dans l'avenir, surtout qu'il y a volonté d'extension des colonies, et qu'on pourrait trouver d'autres produits industriels qui n'offriraient pas la garantie de n'être pas fabriqués dans les territoires occupés. Monsieur, n'hésitez donc pas à reprendre, à chaque fois que nous avons un vote sur un accord commercial, la liste de vote des écologistes, vous verrez que nous sommes constants sur le respect des droits de l'homme, de l'environnement et des droits sociaux.